Pragnę jednak zapewnić, że głosowania dotyczące uruchomienia Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji dla Holandii odbędą się tak jak zaplanowano, czyli jutro.